În situații de criză avem nevoie de o coordonare centralizată și mai ales, avem nevoie de o îmbunătățire a comunicării și a colaborării între statele membre.

Când vorbim de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate trebuie să nu uităm de sărăcie și de corelațiile existente între starea de sănătate a populației și problemele sociale și financiare cu care se confruntă aceasta. Sărăcia poate nu ne afectează pe toți astăzi, dar acest lucru nu înseamnă că, pe viitor, putem rămâne la adăpost. În prezent, 19 mii de copii mor zilnic, înainte de a împlini vârsta de 5 ani.

Sistemul nostru imunitar este esențial pentru a face față situațiilor de criză și epidemiilor, însă pentru aceasta trebuie să acordăm prioritate implementării corecte a planurilor de nutriție și îngrijire adecvată pentru bebeluși, copii și mamele acestora. Trebuie crescut accesul la medicamente potrivite pentru cei care suferă de boli transmisibile și netransmisibile, pentru a minimaliza numărul celor afectați de epidemie.